Die Stärkung einer zentralen europäischen Bankenaufsicht ist ein wesentliches Signal für mehr Koordination und sorgt für mehr Sicherheit auf den Finanzmärkten. Wir wollen natürlich auch eine stärkere Trennung zwischen monetären und aufsichtlichen Aufgaben haben.